a žen, to není žádná velká síla, podle mého názoru by bylo nutno investovat násobně vyšší kapacity. Podle mého názoru je ovšem důležité, že alespoň tedy bylo vytvořeno něco, co může být základ právě pro budoucí pobřežní stráž. Já bych byl velmi rád, kdyby se Unie poučila z jistého zaškobrtnutí, které jsme vnímali v ochraně vnějších hranic, a toto je jenom malý základ, ale pevně věřím, že na něm lze stavět.